Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, sur la question sociale, l'Autriche nous a fourni la base d'une très bonne proposition au niveau européen avec la garantie jeunesse. Merci de cette initiative, merci de cette balle que nous avons pu saisir au bond au plan européen et j'espère que, à Dublin, lors du Conseil EPSCO, cette proposition pourra devenir une proposition européenne pour que, dans les quatre mois qui suivent l'entrée d'un jeune dans une situation difficile, on trouve une solution.

Et la proposition que le commissaire a mise sur la table repose largement sur la mobilisation du Fonds social européen.

Dans ce même esprit de solidarité, nous avons besoin que, par exemple, les Grecs puissent reconstruire leur base fiscale. Et, pour cela, Jean Claude Junker, lorsqu'il est venu nous dire au revoir l'autre jour, nous a dit qu'il espérait que les Allemands pourraient aider les Grecs pour savoir ce que les citoyens grecs, de façon très peu patriotique, cachent dans les caisses de l'État allemand. Eh bien nous, nous souhaitons que cette action de solidarité se manifeste au niveau européen et, pour cela, nous avons besoin de faire avancer la directive sur la fiscalité de l'épargne.